tek það ekkert nærri mér þó að framsóknarflokkurinn hafi þessi stjórnsýslulegu vinnubrögð ég spurði áðan háttvirtan þingmann hvernig það hefði verið með ákvarðanatökuna um innrásina í írak stuðning við innrásina í írak var það einhver lýðræðisleg ákvörðun sem var þar að baki hefur háttvirtur þingmaður óskað eftir því eða innan flokksins hafi sá stuðningur verið dreginn til baka og þjóðin beðin afsökunar varðandi flokkssamþykktirnar þá dreg ég ekki í efa mismikla söguþekkingu þingmannsins á þeim ég var að hlusta á einmitt upprifjun frá þingmanninum um ályktanir flokksins varðandi hlutafélagavæðingu og einkavæðingu ríkisútvarpsins og rarik þar sem var nú ekki aldeilis að mönnum bæri þar saman

allt aðra söguskýringu en háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson um samþykktir flokksins varðandi hlutafélagavæðingu ríkisútvarpsins þannig að þessar samþykktir flokksins frá fyrri árum eins og hæstvirtur iðnaðarráðherra sagði ja það eru nú búnar að koma nokkrar samþykktir síðan eins og ráðherrann sagði þannig að söguþekking háttvirtur þingmaður kristins h gunnarssonar á samþykktum framsóknarflokksins er vafalaust mikils virði en verður kannski lítið farið eftir þeim